hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um staðfesta samvist í nefndaráliti frá allsherjarnefnd í nefndarálitinu er gert grein fyrir þeim gestum sem við fengum á fundi en auk þess fengum við umsagnir frá helstu aðilum sem um þessi mál hafa fjallað með frumvarpinu er lagt til að prestum og forstöðumönnum trúfélaga verði heimilt að staðfesta samvist samkynhneigðra

slíka staðfestingu af öðrum ástæðum en vegna trúarsannfæringar sinnar

við erlent ríki um að vígslumenn þess geti framkvæmt hjónavígslu hér á landi þegar annað hjónaefna er ríkisborgari hlutaðeigandi ríkis athugasemdir komu fram meðal annars frá samtökunum sjötíu og átta að um það að eðlilegt væri að búa til sambærilegar heimildir fyrir staðfesta samvist en það var niðurstaða nefndarinnar að eftir athugun á þessu máli að þessum heimildum í hjúskaparlögunum hefði aldrei verið beitt það er hvorki hefðu verið settar reglur á grundvelli nítjánda grein hjúskaparlaga né gerðir samningar á grundvelli tuttugustu greinar laganna það var því mat okkar að ástæðulaust væri að fella inn í lög um staðfesta samvist ákvæði sem væru þannig merkingarlaus í ljósi réttarstöðunnar í dag nefndin telur eðlilegra að framangreind ákvæði verði endurskoðuð eða jafnvel felld brott við heildarendurskoðun hjúskaparlaganna nefndin gerir tillögu um eina breytingu á grundvelli þeirra athugasemda sem fram komu leggur nefndin til að við aðra málsgrein áttundu grein laga um staðfesta samvist bætist ákvæði þess efnis að prestar og forstöðumenn trúfélaga geti leitað um sættir við slit staðfestrar samvistar og skýrir sú breyting sig sjálf nefndin leggur áherslu á að með frumvarpinu sé stigið mikilvægt skref í þá átt að jafna stöðu samkynhneigðra og gagnkynhneigðra og með frumvarpinu sé fylgt eftir þeim stefnumiðum sem lágu til grundvallar lögum númer sextíu og fimm tvö þúsund og sex um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra allsherjarnefnd telur eðlilegt að næsta skref í þessum efnum verði að endurskoða hjúskaparlög með það að markmiði að fella saman í einn lagabálk lagaákvæði um hjúskap og staðfesta samvist og leggjum áherslu á að sú endurskoðun hefjist hið fyrsta nefndin leggur til að með þessari breytingu verði frumvarpið samþykkt atli gíslason og jón magnússon skrifuðu undir nefndarálitið með fyrirvara karl fimmti matthíasson var fjarverandi en undir nefndaráliti rituðu auk mín ágúst ólafur ágústsson atli gíslason herdís þórðardóttir ellert b schram siv friðleifsdóttir ólöf nordal og jón magnússon